Wij zijn van mening dat het niet om een detailkwestie gaat en dat de wetgever zich hierover moet uitspreken.

Wij zijn van mening dat het stimuleren van grotere vrachtwagens in strijd is met de doelstellingen van het witboek dat een modal shift van wegtransport naar meer duurzame vervoersmiddelen voor langere afstanden beoogt. Dit zal de wegtransportsector meer bevoordelen en zware investeringen vergen van de infrastructuur en mogelijk ook de verkeersveiligheid in het gedrang brengen. Om al deze redenen vragen wij u af te zien van uw plannen en u te concentreren op andere, meer belangrijke punten.